Totuși, ca în multe alte state din Balcanii de Vest, persistă unele probleme legate de funcționarea statului de drept și combaterea corupției. Autoritățile de la Zagreb vor trebui să acorde o atenție deosebită finalizării și implementării strategiei de reformă a sistemului judiciar. De asemenea, pentru a crește încrederea cetățenilor în instituțiile statului este nevoie ca procedurile judiciare să fie cât mai transparente și să conducă la sentințe imparțiale, inclusiv în cazurile de mare corupție. Nu în ultimul rând, aș dori să subliniez importanța cooperării Croației cu Tribunalul Penal Internațional pentru Fosta Iugoslavie, dar și cu celelalte state din regiune.